Agricultura este neglijată în discuțiile privind strategia și viitorul Uniunii Europene, iar raportul vine să arate că Europa nu se află într o situație de securitate alimentară, că fermierii și întregi zone rurale sunt în pericol de dispariție și că noile provocări, cum sunt schimbările climatice, tind să destabilizeze rezervele alimentare, deja în scădere, nu doar în Europa, ci și în lume. În contextul în care producția de alimente trebuie să crească până în anul 2050, cu cel puțin 70, pentru a satisface nevoia de hrană a populației la nivel global, este nevoie ca securitatea alimentară să se afle în centrul dezbaterilor atât la nivel mondial, cât și european. Uniunea Europeană trebuie să răspundă ferm acestor provocări, iar prin acest Raport încercăm să propunem astăzi câteva căi concrete de acțiune. În primul rând, avem nevoie de o politică agricolă comună puternică, menită să garanteze securitatea alimentară atât a cetățenilor săi, cât și să contribuie la asigurarea securității alimentare la nivel mondial, în contextul resurselor limitate și al efectelor schimbărilor climatice. Nu putem vorbi despre securitatea alimentară dacă nu abordăm două probleme esențiale și anume volatilitatea piețelor și a prețurilor și rezervele de hrană în scădere la nivel mondial. În ceea ce privește volatilitatea prețurilor, am solicitat Comisiei ca, în cadrul noii PAC, să consolideze rolul instrumentelor de intervenție pe piață și să ia măsuri mai consistente pentru limitarea speculațiilor pe piețele agricole. În zilele noastre, rezervele de alimente la nivel global sunt mult mai limitate decât în trecut, conform estimărilor, acestea putând acoperi nevoia de hrană de la nivel mondial doar o lună și jumătate. De aceea, am considerat că ar fi benefic să se creeze un sistem global de rezerve alimentare, atât rezerve de urgență, pentru a reduce foametea, cât și rezerve care să fie folosite pentru reglementarea prețurilor pe piețele agricole, care să se afle sub egida internațională și să se sprijine pe expertiza instituțiilor deja existente, precum ONU sau FAO. Cred că Uniunea Europeană trebuie să fie inițiatorul acestui demers, de aceea am cerut Comisiei să își asume acest rol. O altă chestiune importantă abordată în acest Raport este situația tinerilor agricultori. Dacă ne gândim la viitorul agriculturii europene, atunci trebuie să acordăm mai multă atenție tinerilor agricultori. La nivel european, doar 7 din agricultori sunt sub 35 ani. De aceea, am cerut Comisiei să se prevadă măsuri de încurajare a acestora. Pe de altă parte, am subliniat necesitatea păstrării diversității agriculturii europene. În acest sens, am menționat faptul că practicile agricole tradiționale, exploatațiile familiale, fermele mici, dar și agricultura ecologică pot aduce o contribuție valoroasă la asigurarea securității alimentare și am solicitat crearea de programe la nivel european, care să sprijine aceste tipuri de agricultură. Să nu uităm însă că și pe teritoriul Uniunii încă există sărăcie și foamete și că milioane de europeni au apelat în această iarnă la ajutoare alimentare europene. De aceea, în contextul crizei economice, este de o importanță majoră menținerea programului european Ajutoare alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate, cu finanțare europeană. În încheiere, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi din Comisia pentru agricultură pentru buna colaborare și pentru contribuțiile aduse în redactarea acestui raport, cât și secretariatului Comisiei pentru agricultură și sper ca, împreună, să adoptăm mâine un raport care să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni.